un nombre important de recommandations qui sont contenues dans le texte, puisque la démocratie en ligne nous concerne tous. Il s'agit effectivement de réfléchir ensemble sur la manière d'intégrer dans notre vie politique cette évolution incontournable que constituent les technologies de l'information, mais il ne s'agit pas du tout de remplacer notre bonne vieille démocratie représentative par l'e démocratie.

Le groupe PPE a d'ailleurs soutenu tous les compromis élaborés au sein de la commission AFCO, à l'exception de celui qui porte sur l'élaboration d'une charte européenne des droits relatifs à l'internet, en prenant comme base la déclaration italienne de 2015. Nous sommes contre cela. Je pense que nous avons besoin d'une